Dwa lata temu świat wyglądał dużo prościej, dużo łatwiej. Wydawało się, że polityka sąsiedztwa, ta skierowana na południe i ta skierowana na wschód, ma dobrą perspektywę. Przyszedł taki moment, że trzeba wspomnieć autorów tej polityki, zwłaszcza w wymiarze wschodnim Polskę i Szwecję oraz ministrów spraw zagranicznych, którzy zdefiniowali tę politykę. Trzeba wspomnieć również tandem, który przez ostatnie dwa lata ją realizował panią Ashton i pana komisarza Füllego.

Dzisiaj mamy trzy umowy stowarzyszeniowe na stole, mamy szklankę w połowie pustą albo w połowie pełną.

Mamy też kryzys, dlatego że są kraje, które z tej polityki nie chcą korzystać, wycofują się z niej. Mamy nowego gracza, bo Rosja pokazała w pełni krasy swoje zęby i pokazała, że chodzi o geopolitykę, a nie o suwerenne wybory krajów i narodów. Dzisiaj z tej sali i jutro w czasie głosowania musi popłynąć prosty komunikat, że to trzeba podpisać, że to trzeba zrobić.

Trzeba to zrobić teraz, bo jeśli nie zrobimy tego teraz, to nie zrobimy tego pewnie przez bardzo wiele lat, i na pewno my nie będziemy już w tej grze brali udziału.

Jak wam się udało zrobić, że Unia Europejska, ta wielka wspólnota wartości i nadziei, rozszerzyła się na Wschód? Ja bym chciał mieć dobrą odpowiedź, jak to się udało zrobić, ale mam też taki strach, że ta sama osoba, moja wnuczka albo mój wnuk, zapytają mnie Dlaczego tego nie zrobiliście?